Mit den heftigen Kämpfen der letzten Woche sind die Flüchtlingszahlen bekanntlich erneut in die Höhe geschnellt. Kein Wunder also, dass es vermehrt in den betroffenen Ländern zu entsprechenden Problemen kommt. So kämpft die libanesische Regierung mit wirtschaftlichen Problemen und versucht verzweifelt, die Preise der Waren zu kontrollieren. In Jordanien verkaufen syrische Flüchtlinge angeblich sogar ihre Zelte, um einmal frisches Fleisch, Obst oder Gemüse zu essen. Und in der türkischen Grenzregion wachsen die Spannungen mit den Einheimischen. Viele machen bekanntlich die Syrer für die Autobombenanschläge Mitte Mai verantwortlich. In dieser angespannten Situation können unterschwellige ethnische Differenzen zwischen Alawiten, Sunniten und Christen nur allzu leicht in offene Feindseligkeiten und offene Konflikte umschlagen. Besonders prekär ist dabei bekanntlich die Lage der Christen, die ja zwischen den Stühlen sitzen. Es darf sich nicht das Beispiel des Irak wiederholen, wo es nach dem Sturz der Saddam Diktatur zu einem Christen Exodus gekommen ist.